það þoli dagsins ljós eða þetta ljós sem hefur lifað í salnum alla vega í dag og við komumst í gegnum þetta án mikilla truflana frá lýsingunni ég hef áður flutt þetta mál og geri það nú með stuðningi nokkurra þingmanna úr sjálfstæðisflokknum eins og fram kemur á þingskjali tuttugu og sex en þetta mál hefur ekki hlotið afgreiðslu á fyrri þingum í þessu máli er verið að leggja til tvær breytingar á samkeppnislögunum þær miða að því að hækka ákveðnar

þannig er að samkvæmt annarri málsgrein sautjándu grein samkeppnislaga er skylt að tilkynna samruna til samkeppniseftirlitsins enda sé sameiginleg heildarvelta viðkomandi fyrirtækja einn milljarður króna eða meira og ársvelta að minnsta kosti tveggja af þeim fyrirtækjum sem aðild eiga að samrunanum yfir fimmtíu milljónir króna báðar þessar viðmiðunarfjárhæðir eru að mati flutningsmanna allt of lágar það er því verið að leggja til í þessu frumvarpi að þessar viðmiðunarfjárhæðir verði hækkaðar verulega eins og fram kemur í þingskjalinu eru fyrir þessu nokkur rök og þar er fyrst tínt til að umsvif fyrirtækja á íslandi hafa aukist mikið undanfarin ár og frá þeim tíma sem þessar fjárhæðir voru ákvarðaðar fyrirtæki sem falla undir viðmið laganna hafa velt yfir einum milljarði króna

að þessar fjárhæðir þarf að uppfæra í takt við þróun viðskiptalífsins og með hliðsjón af þeim miklu breytingum sem orðið hafa undanfarinn áratug en þess má einnig geta að umræddar fjárhæðir samkeppnislega eru í engu samræmi við það sem gildir hjá nágrannaþjóðum okkar og það er ekki óeðlilegt að við lítum aðeins til landanna í kringum okkur sem hafa sambærilega löggjöf og við höfum á þessu sviði og skoðum hvernig þeir hafa hagað sinni löggjöf í þessu tilliti ég vil þó taka fram að það eru sterk rök til þess að hafa viðmiðunarfjárhæðir í þessu sambandi lægri á íslandi vegna þess hve efnahagsstærðirnar almennt eru minni hér á landi markaðurinn er minni

en það er engu að síður sláandi hve munurinn er mikill í danmörku er miðað við að heildarvelta samrunafyrirtækja jafngildi um fjörutíu og fjórum milljörðum hér er fyrir annað fyrirtækið þegar um tvö fyrirtæki er að ræða í finnlandi er viðmiðun fyrir heildarveltu að jafngildi þrjátíu milljarðar og í finnlandi gildir sú regla að velta að minnsta kosti tveggja fyrirtækja skuli vera að jafngildi einum komma sjö milljarða króna en við erum þar með þessa viðmiðunarfjárhæð sem ég nefndi áðan fimmtíu milljónir í svíþjóð er miðað við að heildarvelta samrunafyrirtækja jafngildi um þrjátíu og átta milljarða en velta að minnsta kosti tveggja fyrirtækja um einum milljarði það er mikilvægt að hafa í huga í samhengi við þetta mál

formkrafa sam alltaf er auðvelt að uppfylla það er alls ekki þannig það þarf að leggja í þó nokkra vinnu við að taka saman upplýsingar sem gerður er áskilnaður um í lögunum þannig þarf að upplýsa um aðdraganda samrunans og veltu fyrirtækjanna sem í hlut eiga eignarhald og fjárhagsleg tengsl skilgreina þarf þó markaði sem samruninn hefur áhrif á að jafnaði kallar þetta á aðstoð lögfræðinga og eftir atvikum endurskoðenda þessi vinna eins og menn geta getið sér til um þá valda þar lega ríkar kröfur um tilkynningarskyldu hreinlega ástæðulausu álagi á samkeppniseftirlitið og að sjálfsögðu er að ástæðulausu og íþyngjandi fyrir þau fyrirtæki sem í hlut eiga það er engin ástæða til að fella of mörg tilvik undir þessa tilkynningarskyldu og við skulum hafa það í huga að við höfum verið að horfa til þess að verja frekari fjármunum til samkeppniseftirlitsins og reyna að styrkja þann grundvöll sem eftirlitið starfar á það hefur verið horft til þess undanfarin ár og samkeppniseftirlitið þó nokkuð mikið í umræðunni og við erum ekki að gera mönnum neinn greiða með því að vísa smámálum í stórum stíl þarna inn alveg að því ógleymdu hversu mikið álag þetta er og óþarfa fyrirhöfn fyrir þau fyrirtæki sem í hlut eiga í allt of mörgum tilvikum við skulum bara velta því upp virðulegi forseti hvers konar fyrirtæki við erum að tala um sem veltir fimmtíu milljónir króna hvers konar fyrirtæki eru á ef við værum til að mynda með fyrirtæki sem er í vöruviðskiptum með hefðbundna álagningu í sínum rekstri þá gæti hið dæmigerða fyrirtæki sem þar ætti í hlut verið með svona fjögur til sex starfsmenn hið dæmigerða fyrirtæki og það liggur við að maður velti því fyrir sér hvers vegna er þetta viðmið ekki fyrir alla samruna og öll fyrirtæki vegna þess að þau eru býsna fá fyrirtækin sem eru í einhverjum alvörurekstri sem eru ekki bara hreinar skeljar utan um ekkert innihald sem eru með miklu minna heldur en fimmtíu milljónir í veltu það eru kannski fyrirtækin með einn og tvo starfsmenn

hvað þetta skilyrði snertir hvað fimmtíu milljónir viðmiðunarfjárhæðina snertir meira og minna öll fyrirtæki á íslandi augljóslega er ekki ástæða til þess að blanda samkeppniseftirlitinu inn í uppkaup og samruna við öll slík fyrirtæki á íslandi við viljum að það komi til kasta samkeppniseftirlitsins mál þar sem raunverulegir hagsmunir eru í húfi og það er ástæða til að ætla að kaup eða samruni geti skipt máli varðandi samkeppni á íslenskum mörkuðum það eru þau mál sem við viljum

ég vil láta þess getið sem fram kemur í greinargerð með þessu máli að atvinnulífið hefur áður hvatt til þess að viðmiðunarmörk þessi verði hækkuð og þar má nefna samtök atvinnulífsins og viðskiptaráð íslands það hefur reyndar komið fram frá samtökum atvinnulífsins að það væri ákjósanlegast að fella með öllu niður bann við samruna fyrirtækja það er fella niður tilkynningarskylduna með öllu og leggja þess í stað áherslu á strangt og virkt aðhald samkeppniseftirlitsins það hefur líka verið bent á að það sé óheppilegt að hafa þessar viðmiðunarfjárhæðir lögbundnar og væri heppilegra að hafa þau bundin í reglugerð þannig að þau væri hægt að endurskoða reglulega en þetta hefur ekki verið gert frá því að ákvæðið var lögtekið það er viðmiðunarmörkin hafa ekki verið færð upp frá þeim tíma en hefði verið auðveldara ef þau væru bundin í reglugerð þannig að það er svo sem ágætissjónarmið en það er hvorki verið að leggja það til að ákvæðið verði fellt niður né að fjárhæðirnar verði alfarið færðar yfir

ég hef heyrt því sjónarmiði hef meðal annars frá meðflutningsmönnum mínum á þessu máli að frumvarpið hefði jafnvel mátt ganga enn lengra og hækka fjárhæðirnar meira heldur en hér er gert ég tel að hérna sé verið að stíga hóflegt og skynsamlegt skref en á hinn bóginn hefur það komið fram í fjölmiðlum að samkeppniseftirlitið telji ekki ástæðu til að hreyfa við þessum fjárhæðum og það telji sjálft að þær séu raunhæfar og heppilegar og það má vel vera að eftirlitið telji það fyrir sitt leyti en ég er einfaldlega ósammála því mati og mér finnst það án samkeppniseftirlitsins ef það er á hin formlega afstaða eftirlitsins til efnisatriða þessa máls þá tekur hún í það minnsta ekki nokkurt tillit til þess atriðis sem jafnframt skiptir mjög miklu máli það er hversu íþyngjandi þetta er fyrir þá sem hlut eiga að máli þetta er mál sem veldur atvinnulífinu óþarfa kostnaði óþarfa fyrirhöfn í allt of mörgum málum og að mínu áliti setur allt of mörg mál til skoðunar inn í samkeppniseftirlitið þar sem engin ástæða er til þess að óttast sérstaklega að óhæfileg samþjöppun sé að verða á einhverjum mörkuðum á íslandi við skulum jafnframt hafa það í huga og það er ekki síst mikilvægt að koma því að í restina það er atriði sem ekki má gleymast í umræðum um þetta mál sem er nefnilega það að við erum að tala um þau mál þar sem tilkynningarskylda er til staðar þar sem einhver atvik eru uppi þar sem skylt er að upplýsa samkeppniseftirlitið um að samruni eða yfirtaka hafi farið fram eða standi til þetta mál fjallar ekkert um það hvenær samkeppniseftirlitið á að grípa inn í það er ekki verið að fella undan samkeppnislögunum einhver tilvik og segja þessi mál sem áður hefðu verið óheimilt gera þetta það er einungis verið að fjalla um þau mál sem á að tilkynna inn til samkeppniseftirlitsins eftir stendur heimild samkeppniseftirlitsins óskoruð til að blanda sér í mál þar sem þeir telja ástæðu vera fyrir hendi til að gera það og það getum við gert eins og við þekkjum úr lögunum með ýmsum hætti bæði með því að setja slíkum samrunum einhver ákveðin skilyrði eða með því að ganga lengst eins langt og hægt er sem er að banna samrunann með öllu ég held að ég láti þetta nægja sem almenna umfjöllun um efnisatriði málsins og vonast til að málið komi hratt og örugglega til nefndar og þaðan aftur út til frekari umfjöllunar á þinginu